Ich glaube, dass der Europäische Rat dadurch, dass er die Verteidigungsunion nun auch offiziell nach vorne gebracht hat, hier einen wichtigen Schritt geschafft hat.

Ich hoffe, dass wir in all den Reformmaßnahmen in Deutschland eine Regierung hinbekommen, die schnell tätig werden kann, und nicht so viele sich in Verantwortungslosigkeit stürzen. Ich finde es auch wichtig, dass die Frage der Vorschläge für die Entwicklung der Wirtschafts und Währungsunion auf der Grundlage der Kommissionsvorschläge vorangetragen wird. Und, Herr Kommissionspräsident, ich finde es außerordentlich wichtig zu sagen, dass der Euro die Währung der gesamten Europäischen Union ist, dass es die Verpflichtung aller Länder gibt mit Ausnahme der Sonderregelung für Dänemark dem zu folgen, und dass es richtig ist, diesen Ländern zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Ich glaube, auf dieser Grundlage können wir etwas erreichen. Wir können in dieser zweiten Phase schon über den zukünftigen Handelsvertrag verhandeln. Aber die Zeit wird nicht ausreichen, dafür brauchen wir die Übergangsregelung eine Übergangsregelung, in der der volle Acquis der Europäischen Union zu gelten hat, einschließlich des Europäischen Gerichtshofs. Es muss dabei auch klar sein, dass cherry picking nicht möglich ist. Wenn ich hier höre, dass von der City of London Vorschläge kommen, dass hier Sonderregelungen geschaffen werden sollen und dass man Kanada plus plus plus haben will Hier gilt auch die Bedingung, dass man nicht Sondervorteile haben kann und dass aus diesem Grunde heraus auch klar ist, dass so etwas wie Clearingstellen und ähnliche Fragen in die Europäische Union gehören. London kann nicht Aufgaben wahrnehmen, die Aufgabe der Europäischen Union sind.